Wenn die Nummer zwei der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde direkt aus dieser Position an die Spitze der Großbankenlobby wechselt, schwächt das das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die europäische Demokratie. Und je weiter europäische Institutionen von der lokalen Demokratie weg sind, umso höher müssen die ethischen Standards sein. Deshalb ist es auch richtig, dass zum Beispiel in Bereichen wie Transparenz von Lobbyismus und von Dokumenten die EU immer höhere Standards hatte. Aber im Bereich der Drehtür zwischen Privatwirtschaft und mächtigen Lobbys und öffentlichen Positionen sind die Regeln leider nicht so stark. Deshalb brauchen wir hier strengere Regeln. Die bisherigen Regeln sind ein schlechter Witz.

Es ist wichtig, dass die EU Kommission das Beamtenstatut streng anwendet, und wir wissen, dass ein Grund dafür, dass der Fall Farkas von der Kommission bisher nicht so gründlich geprüft und abschlägig beschieden wurde, auch darin lag, dass man bei den eigenen Mitarbeitern häufig auch nicht so streng hinguckt.

Das fängt an bei Parlamentarischen Assistenten, hört aber auch bei den Abgeordneten nicht auf, die ja nach Ende des Mandats weiter Gehaltsbezüge bekommen, ohne dass daran irgendwelche Auflagen, was Interessenkonflikte angeht, geknüpft sind.

Denn als wir unseren Bericht über die Integrität, Transparenz und Rechenschaftspflicht des Europäischen Parlaments gemacht haben, da war die Unterstützung für meine Vorschläge zur Begrenzung der revolving door sehr, sehr gering. Deshalb freue ich mich, wenn wir das jetzt hier anders regeln. Aber insbesondere muss die Europäische Bankenaufsichtsbehörde unseren Aufruf ernst nehmen, diesen Beschluss neu zu überdenken. Wenn sie das nicht tut, dann muss das Konsequenzen haben. Und wir haben eine Gelegenheit, denn die neue Nummer zwei kommt ja auch von der Großbankenlobby, und da werden wir sehen, wie ernst wir diesen Beschluss hier eigentlich meinen. Das ist zentral, und auch der Fall Sabathil, der derzeit ja weit berichtet wird, gibt Anlass zur Sorge, was den Drehtür Effekt angeht.